Madame la Présidente, le cas des Maldives a déjà fait l'objet d'une résolution en octobre dernier. Nous avions pu alerter sur la situation compliquée de ce pays qui connaît une dérive politique autoritaire la séparation des pouvoirs est malmenée, le droit des minorités religieuses aussi, l'opposition est muselée. Déjà grave, la situation s'est détériorée avec l'instauration de l'état d'urgence et son prolongement sur une base non constitutionnelle et, maintenant, avec la menace de rétablir la peine de mort.

Dans ce cadre là, l'Union européenne doit être intransigeante et faire pleinement usage de tous les instruments dont elle dispose pour inciter le gouvernement des Maldives à rentrer dans les normes de fonctionnement démocratique normal mettre un terme aux intimidations pesant sur l'appareil judiciaire et les journalistes, libérer les opposants politiques, respecter le droit des minorités et respecter le moratoire sur la peine de mort.